borist hefur svohljóðandi bréf frá háttvirtur níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður þráni bertelssyni dagsett í dag sautjánda ágúst ég hef sagt mig úr þingflokki borgarahreyfingarinnar og slitið samstarfi við fólk sem telur orðheldni vera til marks um alvarlega heilabilun ég mun starfa sem óháður þingmaður og vinna í anda stefnuskrár og kosningaloforða borgarahreyfingarinnar hér eftir sem hingað til